Hvala za besedo. Da, na kratko osvetlim, o čem govorimo danes, delničarji in lastniki podrejenih obveznosti petih saniranih bank so leta dva tisoč trinajst in leto kasneje še v Banki Celje čez noč ostali brez svojih naložb, za katere so mislili, da so varne, celoten izbris je znašal devetsto šestdeset milijonov in približno šeststo štirideset milijonov, tega je bilo podrejenih finančnih instrumentov, razlaščenih je bilo več kot sto tisoč vlagateljev. Takrat je Banka Slovenije na podlagi stresnih testov in pregleda premoženja bank z odločbo o izrednih ukrepih izdala izbris teh vrednostih papirjev. Leta dva tisoč šestnajst je ustavno sodišče presodilo, da je treba razlaščencem omogočiti izpodbijanje izbrisa na sodišču in da lahko zahtevajo odškodnino, tako imamo danes z dveletno zamudo predlog zakona na mizi. Moram povedati, da predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, je še ena nerešena težava, ki bi morala biti že zdavnaj rešena in je tudi ena v nizu izvrševanja odločb ustavnega sodišča, ki nas je pričakala na mizi, ko smo nastopili vlado. Predlog zakona bo omogočal, da bodo imeli izbrisani imetniki kvalificiranih obveznosti bank učinkovito sodno varstvo v skladu z odločbo ustavnega sodišča ter da bodo razlaščeni vlagatelji lahko odškodninsko tožili Banko Slovenije v primeru, če se bo pokazalo, da je bila ocena o stanju bank napačna in da so bili prizadeti vlagatelji zaradi te odločbe na slabšem, kot bi bili če te odločbe oziroma izrednega ukrepa ne bi bilo. Imeli smo sicer pomisleke glede predlaganih amandmajev Stranke Alenke Bratušek, ki omogočajo zunajsodno poravnavo za določeno skupino vlagateljev, zato smo se pri glasovanju o tem na delovnem telesu tudi vzdržali. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da predlagana ureditev odpira vprašanja skladnosti splošnim načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka štirinajstega člena ustave pravi, da izbrani predlog razlikovanja, ki omejuje izplačilo pavšalnega nadomestila zgolj na nekatere fizične osebe, ki so bile imetnice kvalificiranih obveznosti drugega in tretjega reda, in to še samo na tiste, katerih dohodki niso presegali povprečne plače v letu dva tisoč trinajst, ni razumen razlog, ki bi utemeljil različno obravnavo teh imetnikov, sicer pa bo morebitnih neskladnih z ustavo odločalo ustavno sodišče, če se izkaže potreba po tem. V razpravi na odboru za finance, na katero so bili sprejeti vsi členi predlaganega zakona, je bil k amandmaju koalicije na dvanajsti člen, ki določa javno objavo podatkov o dolžnikih, ki bodo vložili tožbo v skladu s tem členom, vključno s podatkom o višini tožbenega zahtevka, izraža pomislek glede ustavne spornosti, zato je bil sklenjen dogovor koalicije, da se člen še dodatno obrazloži z namenom, da se izognemo ustavni spornosti, v ta namen smo v koaliciji vložili v koaliciji vložili amandma k dvanajstemu členu z ustrezno obrazložitvijo, ki po našem mnenju odpravlja pomisleke glede ustavne spornosti, predvsem zaradi naslednjih argumentov. Zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ne prepoveduje objave oziroma obdelave, zahteva pa, da je namen obdelave določen v zakonu, v tem primeru gre za prevlado javnega interesa nad varstvom osebnih podatkov, zahtevana odškodnina se namreč izplača iz javnih sredstev, kar je razlog, da javni interes prednjači in je močnejši od interesa varovanja osebnih podatkov, glede bančne sanacije, ki je vključevala znatna javna sredstva, so se vršile številne razprave v širši javnosti in k razumevanju in osvetlitvi te tematike, bo lahko pripomogla tudi javna objava teh podatkov. Mnenje informacijskega pooblaščenca pri konfliktu javnega in zasebnega interesa javni javni interes lahko prevlada v primeru porabe javnega denarja, saj bi morebiti obsojeno odškodnino plačala Banka Slovenije in proračun Republike Slovenije. Javno objavo podatkov o tožnikih je v javnem interesu tudi z vidika zniževanja tveganj pranja denarja in bo lahko prispevala k ustreznemu nadzoru davčnih organov, namreč tudi nekateri investitorji so namreč sredstva vlagali, vlagala preko fiduciarnih računov, odškodninski zahtevki, ki jih bodo vlagali nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti, se bodo obravnavali po načelih zakonodajne zakonodaje o insolventnosti. V tem postopku je običajno, da se terjatev upnikov objavijo, tako da vsi upniki tekom celotnega postopka lahko ugotovijo obseg terjatev in njihov vrstni red oziroma prioriteto. Za pregledno poslovno okolje je transparentno in odgovorno delovanje pri ravnanju z javnimi sredstvi sredstvi nujno potrebno in v tem primeru pravni, v tem primeru pravnih oseb javni interes, ki je povezan s preglednim prikazom porabe javnih sredstev, prevlade nad interesom pravnih oseb, ki izhaja iz svobodne gospodarske pobude. V Listi Marjana Šarca bomo predlog zakona podprli, ker se nam zdi, da je že čas, da se zadeve končno uredijo. Hvala.